Zagotavljanje novih delovnih mest je najboljši odgovor na današnje stiske ljudi.

Junckerjev investicijski sklad, ki je v nastajanju, proaktivnejša monetarna politika Evropske centralne banke, danes predstavljen paket energetske unije, so rešitve, ki so oprijemljive, konkretne in dajejo upanje, da se bo v Evropi končno zgodil močnejši investicijski ciklus. V kolikor se to ne zgodi, še posebno v državah z razvojnim zaostankom, ki nujno rabijo nov zagon, bodo naši državljani nad nami razočarani povsem enako, kot bodo nad nacionalnimi politiki, ki v predvolilnem času obljubljajo nemogoče in neizvedljive stvari. Zato apeliram na vas, kolegice in kolege, na Evropsko komisijo ter na predstavništvo držav v EU, da čim prej sprejmemo potrebne regulativne postopke, da bodo lahko države čim prej s kvalitetnimi projekti stopile v obdobje gospodarske rasti.